Niewielka Europa powinna jednak zaoferować światu więcej niż kolejne trujące fabryki, dlatego uważam za słuszne inwestycje w nowe technologie, rozwój medycyny, farmakologii, innowacyjne rozwiązania w znanych nam już dziedzinach, także w sektorze rolnym. Nie mam tu na myśli ogromnych ferm hodowli zwierząt, ale tworzenie nowych rozwiązań pozwalających łatwiej uprawiać, hodować, produkować zdrową i ekologiczną żywność, czy pozyskiwać energię z alternatywnych źródeł. Właśnie takie inwestycje są potrzebne współczesnej gospodarce. Innowacyjne rozwiązania to również odpowiedź na zmiany demograficzne starzejącej się Europy.